Sunt mândru să spun că, în ceea ce privește Fondul de coeziune, am reușit să includem, cu sprijinul tuturor colegilor din toate grupurile politice, amendamente cheie care vor schimba nu doar imaginea Fondului de coeziune, așa cum a fost el propus de Comisie, dar vor face acest fond mai ușor accesibil și mai util regiunilor noastre și statelor de coeziune în general. Noul Fond de coeziune, în valoare de 66 de miliarde de euro, va continua să sprijine investițiile, mediul înconjurător și rețeaua de transport transeuropeană. Prin amendamentele noastre, Fondul de coeziune a devenit cu adevărat unul verde, un fond pentru dezvoltare sustenabilă.

Aici am făcut un efort considerabil și am reușit să extindem sprijinul din Fondul de coeziune pentru sectorul public și privat. Sectorul de locuințe reprezintă 40 din consumul total de energie al Uniunii Europene și generează 36 din totalul emisiilor de dioxid de carbon, astfel încât am considerat că este necesar să extindem eligibilitatea și pentru clădirile private pentru a crește eficiența energetică și procentul de utilizare a energiei regenerabile și pentru a reduce emisiile de carbon. Am realizat acest lucru și datorită beneficiilor majore pe care aceste măsuri le au în ceea ce privește crearea locurilor de muncă verzi, locale, conectate la economiile populației, producând reduceri ale facturii la energie și ajutând astfel statele noastre să atingă obiectivele din Strategia 20

Am inclus în mecanismele de sprijin și alte întreprinderi și am coordonat măsurile din domeniul Fondului de coeziune cu domeniul eficienței energetice prevăzut de Fondul de dezvoltare regională, astfel încât să conțină cât mai multe instrumente robuste, cu prevederi identice în cele două fonduri. Eforturile noastre coordonate cu FEDER au dus la o altă schimbare majoră în cele două regulamente mă refer la eligibilitatea sistemelor de termoficare cu randament ridicat și cogenerare de energie termică și electrică. Acest lucru este fundamental, deoarece aceste două sisteme sunt prezente frecvent în cele douăsprezece state de coeziune și, printr o abordare bazată pe mai multe fonduri și integrată, putem genera o schimbare considerabilă a situației de astăzi. Astfel, noul Fond de coeziune va face eligibil un ciclu care include producția de energie termică și electrică de înaltă eficiență, distribuția, transportul și, în final, eficiența energetică în sectorul locuințelor publice și private, dar și al celor sociale.

Am intervenit într un alt sector cheie, al apei și deșeurilor, unde am făcut eligibile investiții identificate de statele membre care pot să depășească acquis ul comunitar existent. În sfârșit, am introdus eligibilitatea proiectelor pentru protecția solului și Natura 2000, alături de protecția biodiversității. Toate aceste lucruri ne permit să continuăm să finanțăm sistemele de transport.

Aici, datorită eforturilor conjugate, am introdus prevederi similare în regulamentul general, în Fondul de coeziune și în Connecting Europe Facility, astfel încât statele membre pot menține în anvelopa națională până la 31 decembrie